Uznávám význam boje s mezinárodním terorismem i mezinárodním zločinem. Chápu, že je nutné mít k tomu určité nástroje, ale tato dohoda, kvůli které jsem byl lobbován i lidmi z americké ambasády v mé vlastní zemi, takovým nástrojem není. Když pomineme všechny právnické obraty, tak faktem zůstává, že na základě této dohody je umožněno americké straně stahovat osobní údaje o evropských občanech a tyto citlivé údaje pak budou ve Spojených státech amerických k dispozici bez reálné kontroly nad jejich dalším osudem.

Zdůvodnění, že smlouva je dobrá proto, že si jinak Spojené státy vynutí data pasažérů na evropských leteckých společnostech samy, je děsivé.

Proto jsem zprávu ani dohodu nepodpořil a bývalé zpravodajce děkuji za její osobní statečnost.